Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns doch einig Das Abkommen mit der Türkei ist nur ein Teil einer Lösung. Die Türkei ist vor allem in Migrations und Flüchtlingsfragen ein wichtiger Partner für uns, doch die Hauptverantwortung liegt weiterhin bei uns hier in der Europäischen Union. Wir haben gestern mit wie ich finde großer Mehrheit einen Initiativbericht verabschiedet, der sehr deutlich macht, was wir wollen Wir wollen mehr innereuropäische Solidarität, wir wollen mehr legale Wege, wir wollen das Dublin Verfahren überarbeiten und Schengen sichern.

Das Türkei Abkommen kann nur vernünftig funktionieren, wenn auch die Voraussetzungen dafür da sind. Und deshalb geht es auch um Management und auch um ganz konkrete Arbeit, damit es funktionieren kann. Wenn ich zurzeit keinen Asylantrag stellen kann, kann ich auch nicht abgeschoben werden.

Ich würde ihm bei der Suche helfen, wenn es notwendig ist. Ein letzter Punkt Wir brauchen pragmatische Lösungen. Die Bilder, die wir von Idomeni sehen, sind nicht akzeptabel.